Acordul de liber schimb cu India va deveni cel mai important acord de acest tip dacă negocierile se vor încheia într o manieră satisfăcătoare pentru ambele părți. Uniunea Europeană este cel mai mare partener comercial al Indiei, sistemul generalizat de preferințe fiind unul din instrumentele prin care Uniunea Europeană încurajează dezvoltarea economică a acestei țări. Cu toate că India are o economie emergentă, inegalitățile sociale persistă. Mai mult de 800 de milioane de persoane trăiesc cu mai puțin de doi dolari pe zi. Eforturile Indiei de a construi o economie puternică trebuie să fie dublate de voința politică de a ameliora situația drepturilor omului, a drepturilor sociale și de mediu. De aceea, Comisia Europeană trebuie să pledeze în cadrul negocierilor pentru introducerea unor clauze obligatorii din punct de vedere juridic referitoare la aceste domenii.